Die Debatte ist keine künstliche Debatte, sondern sie wird vielleicht in die falsche Richtung diskutiert. Mir geht es vielmehr darum Wenn wir über solche Thematiken sprechen, dann müssen wir uns auch darüber im Klaren sein, dass wir uns die gesamte Wertschöpfungskette auch mal vor Augen führen.

Deshalb rate ich dazu, sich nicht verrückt machen zu lassen, auch nicht künstlich zu verlängern, in die neuen Technologien zu investieren, all die Hebel zu nutzen, die wir heute schon haben, um letztendlich dann dadurch den Verkehr emissionsärmer zu gestalten. Da gibt es viele Komponenten, die wir diskutieren können.